Izvolite. Hvala lepa za, odgovor. mislim, da je prišlo do rahlega nesporazuma. Prvi del, ustreza. Drugi del, pa ste mi odgovarjala na prejšnje poslansko vprašanje, ko vas ni bilo , vaši, sodelavci so mi potem v pisni obliki, ker sem to tako zahteval, ste pa danes, ta drugi del, govorimo o potem, gorenjskem kraku četrte razvojne osi, ki gre preko Cerknega, Kladja in potem proti Škofji Loki, ste dopolnila, zato sem, kljub vsemu zadovoljen. Niste mi pa odgovorila na tisto, kar sem v bistvu danes spraševal, ne. To pa je, ne samo Idrija, Podrateja, temveč Cerkno-Želin- Spodnja Idrija-Idrija-Mokraška vas. zato bi prosil, vaše, sodelavce oziroma vas, da naročite svojim sodelavcem, da, na ta del, vprašanja, ki danes ni bil odgovorjen, odgovorijo v pisni obliki. Se pravi, ta idrijsko-logaški del četrte razvojne osi, od Cerknega do, Idrije. To je bila poanta mojega, vprašanja danes in, verjamem, da bom v doglednem roku tudi v pisni obliki dobil ta del odgovora. Za vse drugo se vam pa zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa ministrica, imate besedo za ...